Uciderea și torturarea opozanților, blocarea accesului la internet, arestarea jurnaliștilor și închiderea ziarelor independente arată până unde merge regimul al Bashir pentru a se menține la putere. Sudanul a ajuns pe ultimele locuri la capitolul libertății presei, iar protestele antiguvernamentale au fost, după cum s a spus aici, reprimate într un mod violent de către forțele de securitate sudaneze. Condamnăm ferm uciderea sutelor de demonstranți și cerem eliberarea imediată a tuturor jurnaliștilor și deținuților politici arestați ilegal, fără ca familiile lor sau avocații să i poată contacta. Și cred, într adevăr, că doamna Ashton trebuie să revină de urgență asupra deciziei de a stopa mandatul Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan și Sudanul de Sud, pentru că Uniunea Europeană trebuie să fie o prezență activă în stabilizarea și democratizarea regiunii și a continentului african.